þau óvæntu tíðindi bárust að sunnudagskvöldið tuttugasta og níunda janúar hefði lára margrét ragnarsdóttir fyrrverandi alþingismaður orðið bráðkvödd á heimili sínu hér í borg hún var aðeins sextíu og fjögurra ára gömul lára margrét ragnarsdóttir fæddist í reykjavík níundi október nítján hundruð fjörutíu og sjö foreldrar hennar voru ragnar tómas árnason útvarpsþulur og síðar verslunarmaður og kona hans jónína vigdís schram læknaritari hún lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum í reykjavík árið nítján hundruð sextíu og sjö og prófi í viðskiptafræðum í háskóla íslands nítján hundruð sjötíu og sjö hún stundaði framhaldsnám við verslunarháskólann í björgvin í noregi í tvö ár og var eisenhower styrkþegi í bandaríkjunum árið nítján hundruð níutíu eftir stúdentspróf var lára margrét skrifstofustjóri hjá læknasamtökunum í fjögur ár

hún varð forstöðumaður áætlana og hagdeildar ríkisspítalanna nítján hundruð áttatíu og þrjú til nítján hundruð áttatíu og fimm og tók síðan við starfi framkvæmdastjóra stjórnunarfélags íslands og gegndi því í fjögur ár þá hvarf hún á ný til starfa hjá ríkisspítölunum sem forstöðumaður þróunardeildar samhliða þessum störfum var hún kennari í heilsuhagfræði við hjúkrunarskólann í alþingiskosningunum vorið nítján hundruð níutíu og eitt var lára margrét kjörin á alþingi fyrir sjálfstæðisflokkinn í reykjavík eftir gott gengi í prófkjöri nokkru áður hún sat á alþingi þrjú full kjörtímabil það er til ársins tvö þúsund og þrjú eftir það var hún varaþingmaður eitt kjörtímabil og tók nokkrum sinnum sæti á alþingi sem slík hún sat samtals átján þing á alþingi beitti lára margrét sér mest í heilbrigðismálum svo sem vænta mátti enn fremur í utanríkismálum og var allan þingtíma sinn í utanríkismálanefnd hún varð strax mjög virk í alþjóðasamstarfi þingmanna einkum í íslandsdeild evrópuráðsþingsins en hún var formaður hennar í átta ár innan evrópuráðsins valdist hún til margvíslegra ábyrgðarstarfa og var hún um tíma varaforseti evrópuráðsins hún átti sæti í fjölmörgum nefndum og ráðum jafnt í heilbrigðismálum sem atvinnumálum og var jafnframt í stjórn íslensku óperunnar lengi enda mikill tónlistarunnandi eftir að þingmennsku lauk fékkst lára margrét við ýmis störf bæði hér heima og erlendis

var hún vel undir þingmennsku búin með góða menntun og víðtæka reynslu á ýmsum starfssviðum hún gekk ákveðin til starfa og lét að sér kveða hún var glaðbeitt broshýr og vel látin í samstarfi í þinginu frami hennar í alþjóðlegu samstarfi þingmanna byggðist í senn á dugnaði hennar góðri tungumálakunnáttu og jákvæðum starfsanda hér á alþingi skilur hún eftir góðar minningar hjá þeim sem með henni störfuðu við snöggt og óvænt andlát hennar eru efst í huga